Milan Novak, izvolite. O poslušamo razprave o evropskih volitvah, evropskih poslancih, nenazadnje tudi o komisarjih in pa predsedniku komisije, stalno poslušamo očitke o tem, kako se to se dela na nekih zaprtih sejah za zaprtimi vrati neka ozka skupina, neka elita določa o vseh teh stvareh, da se, da ljudi evropske volitve, evropske teme ne zanimajo, da enostavno gre to mimo, morda bistveno pri tej stvari prispevamo tudi mi, zaradi tega ker enostavno ne želimo sprejemati odločitve legu se te procese, ki pripeljejo do evropskih poslancev tudi do komisarjev, čimbolj demokratizira in jih odprli javnosti, mislim, da je prej poslanec SDS-a zelo jasno naštel, kakšni so bili vsi očitki parlamentarnih strank v zvezi z imenovanjem evropskega komisarja stanj, vsi so nekaj problematizirali, nekaj je bilo narobe, potem ko pa pride s strani Nove Slovenije konkretni predlog, pa ni nič dobro, je pa tisto, kar so prej kritizirali, kar v redu, človek to težko razume, ko poslušaš pa poslanca Levice, poslanca Trčka, ne, on pa itak standard, vse je zanič, razen tisto, kar predlaga Levica, je pa dobro tako da to, kar predlaga vladna koalicija, oziroma to, kar je sedaj ni v redu po mnenju Levice, to, kar predlaga Nova Slovenija, da bi bilo neko širšo politično soglasje, ni v redu, je pa v redu to, kar predlaga Levica, da bi parlament o teh stvareh odločal, zakaj že, ampak se ne želim zapletati v razpravo s poslancem Trčkom, ker potem lahko, vas pretirano obremeniva, ker sem prepričan, da se bo z repliko odzval, ampak se odzivam na na vse očitke, ki ste jih dali na naš zakon, da bo proces politiziral, da bo proces zaviral, da ga bo zapletel, ne, proces bo odprl in celotna politika se bo morala potruditi najti takšnega evropskega komisarja, kakršnega je poslanec Trček opisal v zaključku, ker današnji sistem pa omogoča to, da se to dela, kupčka trguje za zaprtimi vrati, mi danes v opoziciji v zvezi z imenovanjem evropskega komisarja ne vemo nič, prepričan sem, da tudi naši kolegi koalicijski poslanci ne vedo nič, nekaj preberemo tam, nekaj preberemo tu, nekaj naj bi razmišljal predsednik vlade, drugo zunanji minister, tretje ministrica za infrastrukturo, to vse, kar lahko preberemo, ne vemo pa, kakšna so dejstva, in o tem govorimo, da je takšen postopek, ki je zaprt za nekimi vrati, ki se jo lotevajo tovrstne razprave, samo vlada oziroma najvišji vladni funkcionarji, da zato za demokratični proces zagotovo ni dobro, ker potem pa, imamo primere, kakršne smo že imeli, da so bili predlagani ljudje, ki potem na koncu niso šli čez tisto, sito, kaj predlagamo mi, mi ne predlagamo nič drugega, kot da bi odprla razpravo imenovanju komisarja, ker je komisar izjemno pomembna funkcija na ravni Evropske unije, in dobro bi bilo, da bi bil slovenski komisar čimbolj kompetentna oseba s čim širšo politično podporo, če ima podporo samo vladne koalicije, je eno, če ima podporo tudi dela opozicije, po možnosti pa celotne opozicije, je to mnogo boljše, in takšen predlog, ko bo odromal v Bruselj, bo imel tudi večjo kredibilnost, ne predstavljam si kandidata za predsednika Evropske komisije, ki bo rekel: "Kandidat, ki ima praktično zelo široko, dvotretjinsko politično podporo v Sloveniji, je neprimeren, predlagajte nekoga drugega." Me zanima, kje bo takšen junak, ki se bo našel, ki bo takega kandidata zavrnil, zagotovo ga ne bo, ker bo imel široko podporo, poslanca Trčka je skrbelo zdaj, kaj zdaj to pomeni, kateri poslanci evropski morajo predlagati ali pa dati soglasje za tega evropskega poslanca, a morajo imeti skupaj v glasovih večino ali ne, d'Hondtov sistem za izračunavanje mandatov v evropskem parlamentu, torej v Sloveniji v slovenskih volitvah, je hkrati zelo zapleten pa tudi zelo preprost na neki način, da približno točno ali pa natančno da vedeti, koliko glasov je bilo potrebno za enega poslanca na eni lestvi na primer, ne, za enega poslanca na listi LMŠ je bilo potrebnih sedemintrideset tisoč glasov, za enega evropskega poslanca na listi SDS-SLS je bilo potrebno dvainštirideset tisoč glasov za enega poslanca, na listi SD je bilo potrebno štiriinštirideset tisoč glasov in za enega poslanca NSi je bilo potrebno triinpetdeset tisoč glasov, tukaj Nova Slovenija bistveno odstopa, ampak če rečemo čez palec, ne, tam nekaj nad štirideset tisoč glasov je bilo potrebno za enega evropskega poslanca, in če to večino na neki način zložite skupaj, potem pridete kar do solidne podpore, ki bi jo imel takšen ali drugačen evropski komisar, tukaj niti ni bistveno, ali so ti evropski poslanci iz zmagovalne liste ali so iz liste, ki je dobila manj evropskih poslancev, poanta našega predloga je, da bi se moralo zaradi tega, ker evropski komisar pomembna funkcija, izoblikovati širšo politično soglasje in v primeru, da je morajo dati soglasje k tej kandidaturi, k temu postopku, evropski poslanci, to pomeni pri sedanjem razmerju sil da ne EPP blok ne socialisti in ne ALDE, nihče ne more predlagati evropskega komisarja sam, to pomeni, da bi EPP blok nujno potreboval še nekoga iz druge strani, da bi lahko komisarja predlagal, in prav tako SD-ALDE blok nujno še koga z EPP bloka, da bi komisarja predlagal, jaz mislim, da bi bilo to zdravilno, dobrodošlo, predvsem pa bi povečali kredibilnost in podporo komisarju, ki bi ga Slovenija poslala v Bruselj. V čem je tukaj težava, v čem? Zato da bi se morali o teh stvareh odprto pogovarjati, zložiti karte na mizo, jaz verjamem, da pred volitvami so tudi koalicijski poslanci zelo glasno govorili, kako je treba ta postopek spremeniti, ampak zdaj se zavedate, da ste na oblasti, da imate vlado in da kaj se boste zdaj tukaj nekaj z opozicijo usklajevali pa pogovarjali, koga bi gor poslali, kdo je bil najboljši, če pa to lahko storite sami, jaz razumem vaše politične argumente, ampak za demokratični proces pa to zagotovo niso dobri argumenti, potem so bili neki očitki o tem, kako je naš, predlog ne upošteva delitve oblasti in da zdaj tukaj jemljemo mi neko pristojnost vladi, da predlaga evropskega komisarja. H kako pa potem komentirate ta sistem spitzenkandidata na nivoju celotne Evrope, če vas ta nič sistem toliko moti in je toliko boleč, da bi posegel v neka razmerja, tam formalno predsednik Evropske komisije predlagajo šefi državo, s tem, da so se pa v preteklosti v evropskem parlamentu dogovorili za recimo temu neformalno pravilo o spitzenkandidatu, da mora iti nekdo, ki si želi biti evropski komisar tudi na volitve, se tam stehtati in da se rezultati evropskih volitev na neki način upoštevajo pri oblikovanju evropskih institucij, že zdaj imate razne pomisleke ne vem, a se to pri nas tudi na slovensko raven, Macron zdaj razbija škatle in poskuša odpraviti ta sistem oziroma ga problematizira ta sistem spitzenkandidata, ampak to je ponovno korak nazaj, da se odločitve o ključnih ljudeh v Evropi ponovno sprejemajo v ozkem zaprtem krogu, kar je narobe in s čimer se v Novi Sloveniji ne strinjamo, in mislimo, da je korak stran od večje demokratizacije samih evropskih institucij, tako da bi jaz, resnično rad slišal, ne, vaše, konkretne ne politične, ampak konkretne argumente, kaj bi bilo za vas boleče, če bi imeli postopek, kjer bi morali soglasje za evropskega komisarja dati izvoljeni evropski poslanci, ko so vsi šli na volitve in ki so vsi dobili neko število glasov in s tem tudi imajo neko demokratično legitimnost, ki bi jo svojo podporo prenesli tudi na kandidata za evropskega komisarja, po nekaj zdravi kmečki logiki je vaše nasprotovanje težko razumeti, ga je pa lahko razumeti po politični logiki, da ne želite tega procesa odpirati tudi na drugo stran preko meja vladnih soban in da si ne želite neke nekega širšega političnega dogovora in konsenza o tem, kdo bo postal evropski komisar, ampak potem pa pridemo spet na eno zanimivo stvar, ne, eno so besede, drugo so pa dejanja. Hvala lepa, repliko je ...